Doamna președintă, în 2016, la Varșovia, NATO a recunoscut spațiului cibernetic drept una dintre amenințările în care alianța trebuie să se apere, la fel cum o face acum în spațiul aerian, maritim sau terestru. Atacul WannaCry din mai anul acesta a lăsat în urmă peste 200 de victime din 150 de țări. Spațiul cibernetic nu are reguli și de aceea trebuie să dăm instrumentele necesare, inclusiv financiare, inclusiv accesul la toate bazele de date celor care luptă împotriva infracțiunii cibernetice.

situația de astăzi arată că sunt insuficiente și inegale mijloacele de luptă. Dacă nu le dăm aceste instrumente și nu le creștem, repet, finanțarea și nu le dăm tot ce au nevoie, atunci vom avea și mai mulți morți pentru că știm foarte bine că infracțiunile cibernetice finanțează și terorismul și ajută la spălarea banilor. Putem fi și noi cu un pas înaintea criminalității, înaintea infracționalității, pentru că altfel nu o să rezolvăm niciodată nimic.